O tej dyrektywie rozmawiamy po raz kolejny w tej izbie i rozmawiamy o niej dlatego po raz kolejny, bo bardzo wielu osobom, instytucjom i organizacjom zależy na tym, żeby równowaga płci w zarządach spółek i w radach nadzorczych stała się faktem. W tej chwili mamy taką sytuację, że ta dyrektywa utknęła w Radzie, jest mniejszość blokująca, to jest Dania, Niemcy, Estonia, Węgry, Łotwa, Holandia, Czechy, Wielka Brytania, Szwecja. Chciałabym zwrócić uwagę nas wszystkich, że wśród tej mniejszości blokującej motywy blokowania są bardzo zróżnicowane, bo są kraje, takie jak Niemcy, Dania, Holandia, Szwecja, które bardzo intensywnie zajmują się tym tematem i mają różne rozwiązania. Niemcy wprowadziły kwoty, Szwecja wydaje bardzo duże pieniądze na swoje programy, w każdym razie te kraje, którym zależy na celu, to jest inna pula niż te kraje, które nie chcą dyrektywy, a mają bardzo niski udział kobiet w zarządach i nie robią nic, żeby tę sytuację zmienić. Moim zdaniem trzeba zupełnie inaczej negocjować i rozmawiać w praktyce z tymi krajami, które nie chcą osiągnąć celu, który jest w dyrektywie, i z tymi krajami, które ten cel chcą osiągnąć. Być może te alternatywne metody osiągania celu, inne niż w dyrektywie, dałoby się jakoś pożenić z tą dyrektywą i wtedy być może osiągnęlibyśmy cel, bo tak naprawdę chodzi nam o to, żeby kobiety przebiły szklany sufit, żeby kompetencje kobiet i talenty kobiet nie były marnowane i żeby kobiety mogły brać odpowiedzialność za efekty pracy nie tylko w polityce, ale też